Das heißt, Agrarpolitik fühlt sich verantwortlich für die wirtschaftliche Entwicklung der ländlichen Räume.

Das heißt, wir setzen hier auf Stabilität des Haushalts. Die Forderung nach Stabilität im Haushaltsansatz ist wichtig.